Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, quelques réflexions d'abord sur la monnaie. Le dix neuvième siècle a été dominé par la livre sterling, le vingtième siècle par le dollar au vingt et unième siècle, nous ne savons pas comment les monnaies s'organiseront.

La Hongrie, qui change d'avis, le Danemark, qui n'y était pas obligé, rejoint la zone euro.

Nous savons pourquoi il n'a pas rejoint la zone euro c'est à causes des services financiers, vous l'avez dit, Monsieur le Président.

Nous sommes en train d'organiser la stabilité financière de notre continent.

Il y a deux sujets qui ne sont pas réglés. Premièrement, la croissance. Monsieur le Président, je pense que le moment est venu qu'il y ait un Conseil européen spécifique pour examiner les conditions de la croissance et d'un grand plan européen d'investissement. Deuxièmement, l'immense déception des démocrates, que pas un mot contrairement à la lettre de Mme Merkel et du président Sarkozy n'évoque une dimension parlementaire. Que les chefs d'État ou de gouvernement n'aient pas donné une dimension parlementaire à la gouvernance économique, ce n'est pas normal!